pour l'Europe de la défense que nous allons franchir en adoptant demain ce règlement. C'est bien le premier programme communautaire en matière d'industrie de la défense dont il s'agit.

Je voudrais donc remercier la Commission européenne et vous, Madame Bieńkowska, en particulier, pour votre aide tout au long de ce chemin législatif. Votre implication pour une défense européenne efficace a été déterminante. La présidence bulgare a également joué tout son rôle pour faire aboutir les négociations dans les délais impartis.

Depuis le début, j'ai défendu une approche vraiment européenne pour ce programme, seule manière de faire avancer rapidement sa mise en œuvre et d'en tirer tous les bénéfices à l'échelle européenne. Ce nouveau programme répond à trois enjeux pour l'Union européenne efficacité budgétaire, compétitivité et autonomie stratégique. Efficacité budgétaire, tout d'abord, car il n'est plus possible de continuer à développer autant de technologies et de produits de défense différents en Europe sans coopérer et sans s'organiser. Il faut inciter les États membres à investir ensemble dans des technologies d'avenir et éviter les doublons, sur la base de leurs priorités capacitaires. Au moins trois entreprises issues de trois États membres seront nécessaires pour soumettre une action.

Il faut s'appuyer sur les projets existants tout en incitant à de nouvelles coopérations. Il est surtout urgent d'avoir un cahier des charges identique entre États membres pour éviter tout retard ou coût supplémentaire. Compétitivité ensuite, car l'Union européenne doit rester à la pointe pour garder des industries innovantes sur son territoire et les milliers d'emplois qui en dépendent. Notre industrie de la défense a besoin de plus d'Europe pour fournir une technologie moins coûteuse, plus fiable, plus indépendante et mettre ainsi en valeur sa richesse technologique. L'excellence doit être à la base de la sélection des entreprises dans ce programme, que ce soit des grands groupes, des entreprises de taille intermédiaire ou des PME. Nous avons d'ailleurs réservé une attention particulière aux PME qui ont une capacité d'innovation et d'adaptation très utile dans ce secteur.

Avec ce programme, une nouvelle dynamique est engagée pour inciter les États membres à acquérir les technologies et les produits financés par de l'argent communautaire.

Chacun doit prendre ses responsabilités pour insuffler un vent d'indépendance à l'Union européenne en la matière. Nous avons également pu réserver aux entreprises installées sur le territoire de l'Union européenne les financements avec des exceptions très encadrées pour celles qui ne seraient pas contrôlées par des Européens. Il est en effet crucial d'éviter la fuite de notre savoir faire technologique. Le rôle de notre Parlement a été décisif sur ce point. Pour réussir ce programme, les États membres et les industriels doivent apporter leurs meilleurs projets au niveau européen. C'est indispensable pour que ce programme crée un véritable effet de levier pour l'investissement dans la défense en Europe. Le nouveau Fonds européen de la défense pour l'après 2020 offre d'ores et déjà une perspective à cette nouvelle politique industrielle de défense. C'est un cap ambitieux qui est fixé. Mes chers collègues, nos concitoyens demandent à ce que l'Union européenne les protège face aux nouvelles menaces. Ce programme est un moyen concret d'y répondre avec responsabilité.